Señor Presidente, señor Comisario Lewandowski, ciertamente queda poco por añadir, porque todos los oradores que han intervenido han ido, poco a poco, esbozando cuáles tienen que ser las características de esos instrumentos financieros innovadores para el próximo marco financiero plurianual. Se ha hablado aquí de simplicidad, se ha hablado de transparencia, se ha hablado también de campañas de información, para que la gente pueda saber que estos instrumentos existen, para las pequeñas y medianas empresas, a las que, muchas veces, este mundo de la burocracia de la Unión Europea se les antoja complicado y demasiado lejano. Efectivamente, en el informe recogemos también que hace falta publicitar estos instrumentos financieros, que hace falta capacitar tanto a los organismos regionales y locales como a los bancos y a las pequeñas y medianas empresas, para que sepan cómo utilizar estos instrumentos financieros y para que sepan que están a su disposición. Me gustaría hacer una pequeña aclaración, porque a veces hay dudas sobre cuándo se utilizan los instrumentos financieros o por qué se pueden sustituir o no sustituir las subvenciones. Hay tres escenarios de inversiones uno que es óptimo, es decir, el proyecto tiene un rendimiento positivo y un bajo riesgo y, por lo tanto, ese proyecto tiene que ser financiado directamente en el mercado.

Y, por último, me gustaría aclarar que, evidentemente, como decía antes el señor Murphy, la inversión privada se ha reducido y hemos visto, desgraciadamente, cómo estos últimos años los mercados de capitales han recurrido directamente a la especulación.